Stimate coleg, în intervenția dumneavoastră, ați spus că după Brexit vom avea un buget mai mic și așa este și ați făcut referire la faptul că statele membre, cetățenii, ar trebui să contribuie mai mult.